Ces États sont de grandes puissances et leurs dirigeants sont patriotes. L'Union européenne ferait bien de s'inspirer de cette ligne de conduite, mais elle reste encore prisonnière du dogme libre échangiste et mondialiste. Au Rassemblement national, avec Marine Le Pen, nous voulons défendre les intérêts stratégiques et économiques des nations qui la composent. Dans le théâtre d'opérations de la globalisation, nous n'en voulons pas aux États Unis et aux autres de se montrer forts. Nous attendrions que l'Union européenne s'inspire de cette politique pragmatique de la réalité. Nos agriculteurs et nos industries auraient tout à gagner d'une telle lucidité et d'une telle fermeté. C'est notamment pour eux que nous voulons changer d'Europe.